Pe fondul încălzirii globale și topirii calotei glaciare, au fost descoperite rezerve importante de hidrocarburi, care trezesc interesul mai multor state. Uniunea Europeană are un rol major de jucat în susținerea cooperării în zonă, dar și pentru abordarea provocărilor cu care se confruntă în prezent regiunea. Principalul obiectiv pentru o strategie coerentă ar trebui să fie promovarea utilizării raționale și sustenabile a resurselor din Arctica. Astfel, o atenție deosebită va trebui acordată protejării mediului înconjurător. Resursele energetice descoperite în Oceanul Arctic trebuie exploatate într un mod responsabil, care să nu afecteze ecosistemele din regiune. Mă preocupă în mod special faptul că în zonă ar putea începe o veritabilă competiție pentru resurse.